Dva roky po Arabskej jari eufória z jednej z najväčších zmien poslednej dekády pomaly opadá a nahrádzajú ju frustrácia a sklamanie z pocitu, že krajiny nejdú najlepším smerom.

A tiež aj spoločenské podmienky, ktoré zaručujú ochranu ľudských práv a občianskych slobôd. EÚ musí preto zohrávať vedúcu úlohu v podpore demokracie, a to predovšetkým vo svojom susedstve a v krajinách uchádzajúcich sa o členstvo v Európskej únii.

Nemali by sme znižovať svoje požiadavky týkajúce sa fungovania demokratických inštitúcií, právneho štátu a občianskych slobôd, a to predovšetkým v krajinách, ktoré sú v našom najbližšom susedstve.

Neexistuje jednotný model demokracie, každá krajina má svoju vlastnú cestu, avšak rešpektovanie ľudských práv a občianskych slobôd je univerzálnou hodnotou, ktorá je základom všetkých legitímnych politických systémov.